No kladiem si otázku, či by takýto systém nemal byť súčasťou politiky zdravotného poistenia, prípadne poistenia motorového vozidla.

Škoda, že Komisia nenavrhla legislatívu, ktorá by zavedenie zariadení e call v motorových vozidlách založila na poistných bonusoch.